Mais je ne peux m'empêcher de me demander à quoi servent nos résolutions. Le nombre d'exécutions ne cesse d'augmenter dans ce pays elles ont été multipliées par quatre l'année dernière.

Nous ne sommes pas là, mes chers collègues, uniquement pour nous donner bonne conscience.